Ich hätte zwei konkrete Fragen an die Kollegin.

Zweitens würde mich interessieren Wenn Sie darauf hinweisen, dass die Wahl kurz bevorsteht, wie lange soll man denn eigentlich über eine solche Gesetzgebung diskutieren, bis sie endlich entscheidungsreif ist? Weitere Frage Für was sind wir denn sonst gewählt, wenn nicht auch für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen?